Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, quella che stiamo discutendo è un'ottima proposta di direttiva sulle imbarcazioni da diporto e sulle moto d'acqua, grazie al lavoro del presidente Harbour e dei relatori ombra e grazie all'attenzione che la Commissione ha avuto su alcuni aspetti importanti. Io penso che poi questa direttiva dovrà essere completata con la ridefinizione delle categorie di progettazione, con la cautela e gli approfondimenti che Lei ci qui indicato. Quello che mi pare importante, e può diventare un punto di riferimento oserei dire addirittura un piccolo modello è l'aver scelto, per questo settore, il tema della sicurezza e quello del rispetto dell'ambiente, non soltanto come valori per gli utenti, e dunque per i consumatori, ma anche come asse centrale di un modello di competitività, che in questo settore riguarda le piccole e medie imprese, ma che si può applicare a tutta l'area manifatturiera, vastissima, che l'Europa conta. Dunque sono certo che domani verrà approvato ma credo sia molto importante la riconferma e la sottolineatura di questi due aspetti ambiente e sicurezza insieme rendono possibile una competizione di alto profilo.